Wij zien minimale leeftijden voor sportcontracten. Niet goed! Wij zien dat er enorme verschillen zijn in belastingbehandeling van professionele sporten.

Daarom is het nodig dat de Commissie in dialoog gaat met de professionele sportorganisaties, om ervoor te zorgen dat de professionele sporten op één lijn komen, opdat wij in de toekomst enorm kunnen profiteren van deze sporten en dat de jeugd daarvan leert. Daartoe roep ik op.